La taxe sur les transactions financières va pénaliser les titulaires de comptes de fonds de pension.

Ce que nous n'avons pas entendu, c'est que la taxe sur les transactions financières cause le changement climatique, apparemment, et, sous réserve d'analyse, la taxe sur les transactions financières ne causerait pas, en tout cas pas immédiatement, la fin du monde.

Voilà le genre de peurs, d'incertitudes et de doutes qui sont répandus à longueur de journée par tous les lobbyistes qui s'opposent à la taxe sur les transactions financières. Évidemment, le Parlement européen n'écoute pas ce genre de langage qui, bien sûr, est dépourvu de tout fondement.

Merci aux collègues du Parlement européen qui soutiennent l'idée même de transactions financières. Le combat est loin d'être achevé.